Lepo pozdravljeni vsi skupaj! Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano je v letu dva osemnajst objavilo javni razpis za podukrep šest pika ena, in sicer za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto dva osemnajst. V omenjenem razpisu so na voljo denarna sredstva v skupni višini petnajst milijonov evrov. To zadevno področje ureja uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za za obdobje dva štirinajst- dva dvajset, ki v enajstem členu določa, da znesek podpore znaša petinštirideset tisoč evrov na upravičenca. Da je upravičen prejemnik omenjenega zneska, mora izpolnjevati veliko raznovrstnih pogojev, kot so med drugimi: postati mora lastnik kmetijskega gospodarstva z medgeneracijskim prenosom ali nakupom kmetijskega gospodarstva. Če ima manj kot šest hektarjev primerljive kmetijske površine, mora imeti najmanj petnajst glav velike živine in največ sto šestdeset istovrstnih živali za vzrejo ali najmanj šestdeset čebeljih družin in največ dvesto čebeljih družin. K vlogi mora predložiti poslovni načrt za obdobje treh let in tako dalje. V tem času si mora naprav tako plačevati prispevke za socialno varnost. V prilogi k omenjeni uredbi je seznam mejnikov in ciljev, kjer je določeno, za kakšen namen morajo biti porabljena sredstva. Obseg nakazila, katerega prejme mladi kmet na TRR znaša petinštirideset tisoč evrov, višina sredstev, ki mora biti potrošena za upravičeno nakazilo petinštirideset tisoč evrov, znaša petinpetdeset tisoč evrov, saj v ta znesek vključen tudi DDV, ki ga država ne subvencionira. Moje vprašanje: Glede na opisano dejansko stanje sprašujem ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zakaj država vleče ljudi za nos, ko prvo obljublja denar in jih s tem nasmoli, saj kmet, kateri ni davčni zavezanec, mora za znesek petinštirideset tisoč evrov doplačati svojih deset tisoč evrov za dosego predpisanih ciljev?